J'évoquais, dans mon allocution, les mots fantasmatiques et je pensais, en particulier, à deux mots qui reviennent toujours sur vos bancs duplication et bureaucratie. Quelle est donc l'organisation militaire en Europe qui compte neuf quartiers généraux de force de réaction rapide? Neuf quartiers généraux qui font duplication entre eux!

Ce n'est pas l'Union européenne, me semble t il!